Begunska kriza je tudi kriza današnje politike, ne glede na to, da je od takrat, ko se je začel prvi begunski val, preteklo že zelo veliko časa, si še danes nismo odgovorili na nekaj osnovnih vprašanj. In sicer, koliko beguncem lahko Evropa pomaga, in za koliko migrantov ima Evropa delovnih mest? Enostavnih odgovorov seveda ni, vendar to, da bežimo pred njimi, pač ne bo prineslo boljših rešitev. Seveda, mi smo socialna Evropa in mi želimo in hočemo pomagat vsem tistim, ki bežijo pred vojno, pa vendarle moramo biti realni in se na drugi strani tudi zavedati, da za vključevanje beguncev na trg dela ni enotnega recepta. Zaradi tega, ker seveda trgi dela v posameznih državah niso enaki, nekje potrebujejo novo delovno silo, drugje imajo s tem težave, ker imajo sami preveč brezposelnih. Če seveda ne bomo sposobni ločiti različnih situacij posameznih držav, jaz mislim, da ne bomo mogli niti doseči tega cilja, da bi tistim, ki so zares potrebni pomoči, dejansko tudi pomagali.